Przysłuchiwałam się dzisiaj tej debacie z jednej strony zwolennicy planu pana prezydenta Trumpa, a z drugiej strony przeciwnicy tego planu. Bardzo mało konkretów, a tam rozgrywają się dramaty. Każdy, kto był chociażby w Jerozolimie, rozmawiał, wie, że tych dramatów jest bardzo wiele i że tak naprawdę dorasta nowe pokolenie, które znowu możemy nazwać pokoleniem straconym, bo jest przygotowywane do tego, jak ze sobą walczyć, a nie jak ze sobą współistnieć po obu stronach.

Proszę powiedzieć, z kim Pan odbył te rozmowy i jakie są konkluzje tych rozmów. Plan konstruktywny jest bardzo potrzebny. Każdy, kto o takim planie myśli i przedstawia konstrukcje, propozycje, może nas przybliżyć wreszcie do tego, żeby w tym regionie nastąpił pokój. Dlatego myślę Panie Przedstawicielu, że...